El Tratado de Lisboa entró en vigor hace más de diez años y, con el Tratado de Lisboa, el espacio de libertad, justicia y seguridad, que hace de la gestión de las fronteras de la Unión y de la libre circulación de personas dentro del espacio Schengen, por fin, una política común sujeta a la legislación de este Parlamento Europeo, uno de cuyos pilares es una política común de visados y una legislación europea de visados.

Adaptó el primer Reglamento de visados de 2001 en 2013 sobre el principio de reciprocidad consagrado por el Tratado de Lisboa. Y el principio de reciprocidad significa que la Unión Europea concede a terceros Estados y a sus nacionales exención de visados a condición de reciprocidad, de que esos terceros Estados eximan a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea del correspondiente visado para acceder al territorio de esos países. Y, además, en 2018, establecimos no solamente un Reglamento de reciprocidad con una lista de terceros Estados cuyos nacionales están exentos de visa a condición de que esos terceros Estados eximan de visa a los europeos, sino también un Código europeo de visados del que tuve el honor de ser ponente. Pues bien, ya en 2017, le formulamos a la Comisión la pregunta de cuándo va a cumplir la Comisión el Derecho europeo en vigor que ordena que, si un tercer Estado que tiene exención de visados no la garantiza a todos los Estados de la Unión Europea, la Unión Europea tiene la obligación de adoptar un acto delegado para suspender esa

Se lo dijimos en 2017 porque había dos Estados con exención de visados, Canadá y los Estados Unidos, que no se la garantizaban entonces a cinco Estados de la Unión Europea Polonia, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Chipre. Polonia ya tiene exención de visados y Canadá la ha garantizado a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero los Estados Unidos aún se la deniegan a cuatro Estados miembros de la Unión Europea Bulgaria, Rumanía, Croacia y Chipre. Y por tanto, la consecuencia legal es obligada, sancionada además por el Tribunal de Justicia, ante el que la Comisión interpuso un asunto en 2013, resuelto en 2014 favorablemente para el Parlamento Europeo en 2014, diciendo con claridad que la Comisión sí tiene la obligación de adoptar el acto delegado cuando los Estados notifican transcurrido un período de 24 meses.

2014. El Parlamento Europeo trajo el asunto a debate del Pleno en 2017 y sigue pendiente.

En primer lugar, ¿comparte la Comisión la obligación legal de adoptar el acto delegado como exige el Parlamento Europeo? Segundo, ¿va a adoptarlo?